În momentul de față, Europa este dependentă de importul de energie, pentru care plătește anual aproximativ 400 de miliarde de euro. Pentru a reduce vulnerabilitățile și a crește securitatea energetică, este nevoie de o mai mare diversitate a surselor și rețelelor de aprovizionare. În același timp, îmbunătățirile aduse securității energetice contribuie la consolidarea rolului Uniunii în politica externă. În ceea ce privește România, țara mea este avantajată atât de poziția sa geografică, cât și de cea geopolitică, pentru că Marea Neagră are un potențial major în realizarea securității energetice europene, reprezentând o poartă de intrare în blocul regional economico politic al Uniunii.

Totodată, ea acordă o importanță deosebită interconectării sistemului național electroenergetic cu sistemele similare din statele vecine.